Un an plus tard, la Grèce s'enfonce dans la récession.

Si, aujourd'hui, la Grèce est à bout de souffle, c'est que la méthode utilisée pour la sauver n'est pas la bonne. Alors que l'économie grecque aurait besoin aujourd'hui d'une monnaie faible pour sortir de la dépression, la troïka va imposer un nouveau plan d'austérité budgétaire plus drastique encore. Pas plus qu'hier, ce remède n'aura d'efficacité demain. En effet, les taux d'intérêt punitifs qui affectent la Grèce aujourd'hui interdisent à son économie privée le moindre investissement, que ce soit dans l'appareil productif ou dans l'immobilier. La Grèce est en train de se tiers mondiser, ruinant toute espérance de remboursement. Le projet d'un nouveau plan de sauvetage de 60 milliards d'euros envisagé vendredi dernier démontre que le prêt de 110 milliards déjà consenti il y a un an doit être considéré comme un don. Jusqu'où, jusqu'à quand les contribuables européens vont ils remplir le tonneau des Danaïdes? Persévérer dans cette voie est suicidaire et conduira l'Europe à l'éclatement. Deux solutions sont possibles, soit la restructuration de la dette grecque avec, à la clé, la restructuration de l'ensemble de la dette publique des États en difficulté et, au final, la faillite de notre système bancaire, soit une sortie concertée, rationnelle et pragmatique de la zone euro permettant à la Grèce de reprendre sa respiration. L'Europe est à la croisée des chemins. Le sauvetage de l'euro vaut il le sacrifice des peuples?